Monsieur le Président, je soutiens sans réserve les propositions de la Commission sur le Voyez vous, je viens de l'île de la Réunion, où les requins n'ont pas bonne presse, compte tenu des attaques répétées sur les surfeurs. Mais je garde à l'esprit qu'un requin rejeté à la mer est un requin mort. Je garde à l'esprit que la pratique barbare du finning a entraîné une surpêche, et que les flottes européennes ne sont pas exemptes de tout reproche.

Cela a été dit les requins sont dans les océans depuis près de 400 millions d'années 140 millions d'années avant les dinosaures et ils participent même à la création de l'oxygène que nous respirons. Nous ne pouvons donc pas être cette espèce l'espèce humaine qui sacrifie une autre espèce pour des intérêts économiques ainsi que pour satisfaire aussi le plaisir, en Asie, d'une soupe, qui n'est même pas bonne.